Preto je dôležité, aby európska verejnosť bola dobre informovaná o príslušných legislatívnych rámcoch, ako aj o možnostiach, ktoré z nich vyplývajú. Najmä nariadenie, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou, a smernica o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach dávajú spoločný európsky základ pre cezhraničné a vnútroštátne alternatívne riešenia sporov. Súhlasím s názorom, že dobrá informovanosť verejnosti aj podnikov o výhodách alternatívneho riešenia sporov napomôže výraznejšie rozšírenie týchto metód a odbremení súdy najmä od riešenia spotrebiteľských a rodinných sporov. Využitie mimosúdnych možností riešenia rodinných sporov, ktoré umožňujú znížiť psychologickú záťaž u sporiacich sa partnerov, ako aj u detí, je iste lepšie riešenie ako dlhotrvajúci spor s dokazovaním a svedkami.